Voorzitter, de wereld was nog niet zo lang geleden massaal verontwaardigd na het zien van beelden van de brandende Amazone.

De Amazone is van enorm belang voor de biodiversiteit en cruciaal voor het klimaat en voor de mensen en dieren die er wonen. Toch wordt de Amazone met medewerking van de Europese Unie in een rap tempo vernietigd en gekapt. En met onaanvaardbare mensenrechtenschendingen op de koop toe, om onze brandstoftanks te vullen, maar vooral om onze honger naar goedkoop veevoer en goedkoop vlees te stillen.

Die import wordt nog groter als Europa de Mercosurhandelsovereenkomst doorzet! Als we de Amazone willen redden en het wereldwijde biodiversiteitsverlies écht willen stoppen, dan moeten we daar ook naar handelen. Commissaris, u kunt geen succes behalen met uw biodiversiteitsstrategie als uw collega's tegelijkertijd het Europese handelsbeleid en de landbouwpolitiek op de oude voet doorzetten. Als u ja zegt tegen een overtuigd klimaat en biodiversiteitsbeleid en een duurzame voedselproductie, bent u dan ook bereid om nee te zeggen tegen vernietigende handelsverdragen als Mercosur, de import van soja voor veevoer, het uitgeven van miljarden aan milieu en klimaatschadelijke subsidies voor de vee industrie, inclusief de promotie van vlees? Want minder vlees eten is niet alleen goed voor de Amazone, maar ook voor het welzijn van dieren. En nu we het toch over dierenwelzijn hebben, precies op dit moment heeft dit Parlement de kans om daar iets voor te doen. Ik roep mijn collega's op om vóór de oprichting van de enquêtecommissie tegen diertransporten te stemmen, zodat de structurele en ernstige misstanden bij diertransporten nu eens eindelijk grondig kunnen worden onderzocht.